Deshalb danke ich für die heutige, doch gründlichere Information. Vor allem greifen Fragen der linken Hälfte dieses Hauses die Sorgen der Bevölkerung in Europa, aber auch in Indien direkt auf, und zwar Sorgen um die eigene soziale und wirtschaftliche Situation und die Perspektiven der Beschäftigten und Arbeitssuchenden auch in den EU Mitgliedstaaten. Da bekanntlich der Teufel im Detail liegt, Herr Kommissar, wollen wir Folgendes wissen Was sind die konkreten Verhandlungsgegenstände bei den öffentlichen Ausschreibungen im Dienstleistungssektor oder im Zusammenhang mit der Arbeitsmigration?

Wie sieht es bei Umwelt und Landwirtschaft aus? Wir wollen anhand der konkreten Texte prüfen, ob die Rolle Indiens als Apotheke der Armen der Welt gefährdet ist oder ob die Produktion günstiger Medikamente gegen Malaria oder zur Behandlung von AIDS durch das Abkommen behindert wird, ohne dabei die gewaltigen Forschungsinvestitionen auch hiesiger Pharmakonzerne außer Acht zu lassen. Wir wollen prüfen, ob europäische Kommunen, Krankenhäuser oder Ministerien künftig zu Ausschreibungen verpflichtet werden sollen, bei denen auch indische Unternehmen einbezogen werden können. Wir wollen wissen, ob das Abkommen die Bedingungen der Einreise indischer Krankenschwestern oder Altenpfleger in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union regelt, einschließlich der Aufenthaltsdauer und der Anerkennung von Qualifikationen. Wir wollen wissen, ob Kleinbauern und Fischern in Indien aus dem Vertragstext Gefahren drohen und ob europäischen Stahlarbeitern die Kündigung droht, weil indisches Kapital künftig aufgrund des Vertrags ungezügelt in der EU in Firmenkäufe investiert werden kann.